í ræðu sinni vék utanríkisráðherra örlítið að því hve veikur pólitískur grundvöllur aðildarumsóknar hefði verið og ég tek heils hugar undir það fráfarandi ríkisstjórn var klofin í afstöðu sinni til aðildar og meiri hluti þingmanna var í raun andvígur aðild það kom mér satt að segja á óvart að evrópusambandið skyldi taka góða og gilda aðildarumsókn sem byggði á svo lýðræðislega veiku umboði en hvað með afstöðu kjósenda eru þeir hlynntir aðild á tímabilinu frá ágúst tvö þúsund og sex til febrúar tvö þúsund og þrettán vann capacent gallup reglubundið skoðanakannanir fyrir samtök iðnaðarins þar sem könnuð var afstaða almennings til e s b aðildar með leyfi forseta á þessu sjö ára tímabili óx hlutfall þeirra sem eru andvígir aðild jafnt og þétt úr þrjátíu og þremur prósentum í fimmtíu og sex prósent á sama tíma og hlutfall aðildarsinna lækkaði úr fjörutíu og sex prósentum í tuttugu og fimm prósent óákveðnum fækkaði úr tuttugu og einu prósenti í sautján prósent þeir sem kváðust mjög andvígir aðild voru árið tvö þúsund og þrettán orðnir þrjátíu og sex prósent svarenda eða þrefalt fleiri en þeir sem kváðust mjög hlynntir aðild í þrjú ár hafa aðrar viðhorfskannanir líka sýnt að meiri hluti kjósenda er andvígur aðild að evrópusambandinu niðurstöður alþingiskosninganna styðja enn fremur við þessa niðurstöðu sá flokkur sem talaði eindregnast fyrir e s b aðild fékk aðeins þrettán prósent atkvæða en flokkar sem töluðu eindregið gegn aðild hlutu sextíu og tvö prósent atkvæða það er ljóst að meiri hluti þingmanna er nú andvígur aðild báðir stjórnarflokkarnir eru mjög andvígir aðild og flestir landsmenn eru það líka ég tel því nokkuð sjálfgefið að gera hlé á aðildarferlinu og að mínu mati væri heiðarlegast gagnvart e s b að afturkalla umsóknina formlega það ber að sjálfsögðu að virða sjónarmið þeirra sem eru hlynntir aðild en reglur lýðræðisins ber einnig að virða minni hlutinn getur ekki átt lýðræðislegt tilkall til þess að staðið sé í kostnaðarsömu aðlögunarferli að ríkjabandalagi sem meiri hluti landsmanna vill ekki inngöngu í en hvers vegna hefur andstaða við aðild farið vaxandi er eitthvað sem bendir til að sú afstaða geti breyst í bráð aðildarumsóknin var lögð fram í júlí árið tvö þúsund og níu í kjölfar mikils efnahagsáfalls því var haldið fram að aðild gæti klárast á átján mánuðum og að hún mundi leysa efnahagsvanda þjóðarinnar

hvert aðildarríkið á fætur öðru hefur lent í vandræðum á írlandi var skuldum fallinna banka velt yfir á heimilin í landinu ekki höfðu írar neitt val um það þrátt fyrir að bæði grikkland og kýpur væru með evruna brast þar á fjármagnsflótti setja þurfti fjármagnshöft á kýpur e s b hefur sett afar ströng skilyrði fyrir efnahagslegri aðstoð til aðildarríkja í vanda og niðurskurður hefur bitnað mjög harkalega á fátækum fjölskyldum atvinnuleysi í grikklandi er nú tuttugu og átta prósent hagkerfið hefur skroppið saman um fjórðung og þar er skortur á nauðsynlegustu lyfjum vandi kýpur er einnig mikill þar krafðist e s b þess að lífeyrissjóðir og gaslindir í þjóðareigu væru settar að veði fyrir efnahagsaðstoð þessi harka e s b gegn eigin aðildarríkjum í vanda hlýtur að vekja spurningar um það hvernig íslandi hefði farnast sem aðildarríki í hruninu hefðum við þá getað varist því að skuldum fallinna banka yrði velt á heimilin hversu miklar kröfur hefði e s b gert um niðurskurð sölu þjóðareigna eða veðsetningu í auðlindum þjóðarinnar hversu mikið af makrílkvóta hefði brussel skammtað íslandi hefði íslensk ferðaþjónusta vaxið eins og raun ber vitni ef hér væri evra hversu mikið væri atvinnuleysið svari hver fyrir sig það mun líklega seint gleymast að fyrir efta dómstólnum beitti evrópusambandið sér sérstaklega fyrir því að íslenskir skattgreiðendur öxluðu skuldir einkarekinna fjármálafyrirtækja sem betur fer tapaði evrópusambandið því máli nú ríkir mikil óvissa um hvernig evrópusambandið muni þróast á næstu árum rætt er um að einhver aðildarríki gætu þurft að yfirgefa myntbandalagið í bretlandi verður þjóðaratkvæðagreiðsla haldin árið tvö þúsund og sautján um hugsanlega útgöngu úr sambandinu leiðtogar aðildarríkja virðast alls ekki einhuga um hvort stefnt skuli að meiri eða minni miðstýringu undir þessum kringumstæðum gæti fullbúinn aðildarsamningur harla lítið sagt um það hvernig aðild mun líta út eftir nokkur ár sambandið sjálft gæti verið gjörbreytt frá því sem nú er það hlýtur að vera grundvallarforsenda aðildarferlis að meiri hluti þjóðar og þings hafi vilja til aðildar það hlýtur líka að vera forsenda ákvörðunar um aðild að hægt sé að vita með einhverri vissu á hvaða leið sambandið er um þetta allt ríkir nú mikil óvissa í ljósi þessara kringumstæðna er sú ákvörðun ríkisstjórnar að gera hlé á aðlögunarferlinu bæði lýðræðisleg og skynsamleg